Mit der großen Mehrheit dieses Hauses unterstützt das Parlament die Einrichtung eines multilateralen Gerichtshofs als Konsequenz aus der Einsicht, dass der alte Streitbeilegungsmechanismus, das alte ISDS System, viele Schwächen hat und auf den Müllhaufen der Geschichte gehört. Wir haben lange diskutiert über intransparente Verfahren, über die fehlenden Revisionsmöglichkeiten, über die Frage, dass Anwaltskanzleien große Geschäfte damit machen, und, und, und. Das ist kein vernünftiger Investitionsschutz, und insofern ist es richtig und wir haben als Parlament dafür gesorgt, dass auch in dem Kanada Abkommen ein anderes System, ein Gerichtssystem mit Richterinnen und Richtern, mit Revisionsinstanz, mit voller Transparenz, und, und, und eingerichtet worden ist und sich beide Partner,

Wir haben gesehen, dass bei einer Präsentation während der Unctad Konferenz viel Interesse da war. Wir haben gesehen, dass viele technische Meetings schon da waren.

Insbesondere drei Punkte liegen uns da am Herzen.

Zunächst einmal Wenn man diesen Prozess unterstützen will, geht es natürlich auch darum, zu wissen, welche Schwierigkeiten es gibt, welche Gegenargumente und welche Restriktionen es gibt. Und deswegen wäre es ganz gut, wenn wir da noch mal ein bisschen intensiver ins Gespräch kommen, wo eigentlich mögliche Hindernisse liegen. Zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, dass manche Länder auf dieser Erde sagen Es ist ja ganz nett, wenn der jetzt mit seinem Vorschlag eines multilateralen Investitionsgerichts um die Ecke kommt, aber der Ministerrat und einige Mitgliedstaaten nicht mal in der Lage sind, die Uncitral Konvention über mehr Transparenz zu unterschreiben. Das ist ein gewisser Widerspruch, und ich sage Das könnte ein Hindernis sein. Also noch mal gucken Wo liegen vielleicht Hindernisse?

Ich finde, das ist ja ein Wunder, dass wir uns heftigst streiten über zukünftige Abkommen und deren Streitbeilegung, aber die bestehenden einfach weiter bestehen und auch heftigst genutzt werden.

Also, wie verhält es sich eigentlich mit dem neuen Ansatz zu den bestehenden Abkommen?

Drittens Aus meinem Heimatland gibt es Kritik vom Deutschen Richterbund, einem sehr seriösen Verband von Richterinnen und Richtern, die sagen Das ist kein gutes System, weil der nationale Rechtsweg nicht voll ausgeschöpft wird. Da möchten wir auch noch mal eine Antwort haben, wie Sie das sehen eine Verknüpfung der Aufforderung, den nationalen Rechtsweg erst auszuschöpfen, um dann einen internationalen, multilateralen Gerichtshof anrufen zu können.